forseti vill geta þess að fundarhlé eða matarhlé verður milli klukkan eitt og tvö í dag og sömuleiðis ráðgerir forseti atkvæðagreiðslu um lengd þingfundar að loknu hléi